C'est précisément, Mesdames et Messieurs les députés, pour bien comprendre, bien analyser, faire face au problème de cette application divergente, différente entre les États membres que la Commission a lancé cette consultation, qui va s'achever le 1er mars prochain, et à laquelle tous ceux qui ont quelque chose à dire doivent

Moraes, tout à l'heure, en rappelant son témoignage personnel puisqu'il est lui même issu, a t il dit, d'un regroupement familial.

Pirker, Mme Zuber, que j'ai écoutés, que, pour la Commission, il est clair que le regroupement, la réunification familiale est bien un outil d'intégration. Il faut, pour le mettre en œuvre, tenir compte naturellement de la capacité des États.

Busuttil avec beaucoup de sagesse.

Busuttil, continuera de soutenir un certain nombre de projets pour améliorer les capacités d'accueil de ce pays. Madame Wikström, je veux, là aussi, faire écho à ce que vous avez dit, en précisant que c'est bien en réponse aux appels du pacte d'immigration mais aussi dans le programme de Stockholm et aussi à la très longue liste de problèmes relevés dans votre rapport de 2008, que la Commission a lancé cette consultation.

et que si elles respectent le principe de proportionnalité.

La directive donne aux États membres une large marge de manœuvre je viens de rappeler qu'ils pouvaient l'utiliser mais dans certaines proportions elle n'a pas identifié de violations de dispositions spécifiques de la directive.

C'est la raison pour laquelle nous avons lancé cette consultation publique. La Commission surveille en permanence la mise en œuvre de cette directive par les États membres et elle est prête je l'ai dit si cela est nécessaire, à utiliser les procédures d'infraction. Monsieur Claeys, si vous voyez des abus vous avez vous même évoqué cette situation cette consultation permet précisément aux États membres de nous faire part des faits, des statistiques pour bien comprendre les problèmes ou les abus et savoir s'il faut, au bout de cette consultation,

Il y a plusieurs possibilités, je le rappelle puisque je l'ai dit dans la première intervention, notamment des lignes directrices interprétatives, qui peuvent constituer un instrument efficace si on les accompagne de groupes d'experts avec un dialogue approfondi avec chaque État membre.

En tout cas, je vous remercie beaucoup et je remercie votre rapporteur, Monsieur López Aguilar, d'avoir soulevé cette question et je retiens, et je le redirai à Mme Malmström, que la vivacité et le nombre des interventions prouvent bien que c'est une vraie question d'actualité.